Es ist unstreitig Die Freizügigkeit auch die Freizügigkeit, sich einen Arbeitsplatz in einem anderen EU Staat zu suchen gehört zu den großen Errungenschaften der Europäischen Union. Das müssen wir auch wirklich verteidigen, denn wer das infrage stellt, der stellt die Fundamente der Europäischen Union infrage.

Dazu gehört auch, dass man einfach feststellen muss Die meisten, die die Freizügigkeit nutzen, die überüberwiegende Mehrheit nutzt diese Freizügigkeit dazu, um einen Lebensmittelpunkt in einem anderen Land der Europäischen Union zu finden.

Die Sozialsysteme sind Sache der Mitgliedstaaten. Deshalb müssen wir auch dieses Problem ehrlich und offen diskutieren und auch ehrlicherweise feststellen Wenn dort Verfehlungen auftreten, müssen sie geklärt werden. Aber wenn man dann ins Kleingedruckte schaut, liegen viele Defizite und Mängel in den Mitgliedstaaten selbst.